Monsieur le Président, j'interviens sur le rapport sur les agences de transport, qui ont un rôle primordial de sécurité et sont l'un des piliers du marché intérieur, puisqu'elles participent à l'interopérabilité des systèmes de transport en Europe et donc à une meilleure circulation des marchandises et des personnes. Je parle bien sûr de l'Agence pour la sécurité maritime, de l'Agence ferroviaire européenne, de l'Agence pour la sécurité aérienne et, enfin, de l'entreprise SESAR qui est un des piliers du ciel unique européen. Toutes, sans exception, ont utilisé efficacement leur budget pour l'année2012. La commission des transports leur a donc donné décharge. En tant que rapporteur de la commission des transports, je rappelle que toutes ces agences voient leurs compétences s'étendre depuis leur création, avec un besoin en personnel et en matériel qui se fait chaque fois sentir plus fortement. J'attire donc l'attention de la Commission européenne et de mes collègues, mais également des États membres, sur le budget global que nous allouons à ces agences il faut impérativement leur donner des moyens à la hauteur des missions que nous leur confions.